Auch ich möchte sagen, es ist ein langer Weg vom Leserbrief in der Kronenzeitung zur heutigen Rede, aber ein guter Weg, der da beschritten worden ist. Ich danke auch, dass Sie, Herr Bundeskanzler, den Zusammenhang der Begriffe fiskale Soliditätsstruktur, Veränderung, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum als eine Einheit betrachten. Das ist der richtige Weg, damit wir in dieser Welt bestehen können, und ich hoffe, dass Sie auch zu denjenigen gehören werden, die im nächsten Monat bei den MFR Verhandlungen darauf Wert legen, dass nicht gerade Innovations und Wachstumsteile des Haushaltes verschwinden, weil das ein Widerspruch dazu ist.